Señor presidente, la quiebra de Thomas Cook ha tenido graves consecuencias para el sector turístico en Europa y, en especial, para las islas de España —Baleares y Canarias— y ha afectado a miles de trabajadores, turistas y empresarios. Sus consecuencias más inmediatas han sido un final de temporada adelantado en muchos hoteles, lo que ha causado que los trabajadores de temporada vieran sus previsiones salariales acortadas entre uno y tres meses, situación que afecta de manera directa y negativa a muchas familias. Dicho esto, creo que hay que poner en valor la rápida actuación del Gobierno de España y en especial del Gobierno de mi región, las Islas Baleares, que, después de las Islas Canarias, ha sido la segunda región más afectada por la quiebra. Soluciones reales y directas para problemas de gran magnitud son el tipo de ayuda que la ciudadanía espera de las instituciones. En este sentido, las instituciones europeas debemos ponernos las pilas. La quiebra de Thomas Cook, por desgracia, no solo afecta a España, y no todos los Estados tienen la misma capacidad, sobre todo económica, para hacer frente a este tipo de situaciones.